Madame la Présidente, Monsieur Diamandouros, Monsieur le Vice président de la Commission, chers collègues, je vous remercie de vos contributions qui, j'y crois fermement, ont clairement montré, d'une part, l'importance des activités du médiateur européen et, d'autre part, l'intérêt que notre institution leur accorde au sein du Parlement européen. Je profite de cette occasion pour remercier mes collègues de la commission des pétitions qui, de par leur travail, rendent encore plus concret le lien entre les citoyens européens et les institutions de l'Union.

Elle a aussi marqué l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. De par votre élection par le Parlement européen, une légitimité supplémentaire à votre fonction a été ajoutée. Je dis bien ajoutée, car au fond, la légitimité de votre fonction provient de tous ceux, citoyens européens, qui ont pu s'adresser à vous et qui ont pu trouver une solution grâce à vos interventions. Ce qu'il y a, en revanche, de plus fascinant dans la fonction de médiateur européen, c'est que rien n'est jamais acquis. La diminution du nombre de plaintes, la réduction du temps pour trouver une solution, les plaintes réglées à l'amiable, voici autant d'avancées que d'exigences de toujours. Derrière ces faits, je crois qu'il ne faudrait pas perdre de vue deux défis majeurs celui de plus de transparence dans le fonctionnement des institutions et celui d'un dialogue meilleur entre les citoyens et les institutions au niveau européen et au niveau national. Monsieur le Médiateur, je vous remercie et je vais conclure en disant que, de par votre action au quotidien, nous avons une illustration concrète qu'il est possible non seulement de relever ces défis, mais surtout d'apporter des réponses adéquates et satisfaisantes pour les citoyens. Certes la tâche n'est pas facile, mais avec le rapport annuel de 2009 et avec l'engagement que vous venez de prendre pour la rencontre à Copenhague, je crois que nous sommes sur la bonne voie.